Am votat în favoarea rezoluției și vreau să condamn testul nuclear efectuat de Coreea de Nord în februarie, întrucât reprezintă o încălcare a rezoluțiilor ONU. Mai mult, sunt preocupată de declarațiile oficialilor de la Phenian, care au amenințat cu lansarea unui atac nuclear preventiv și au denunțat armistițiul cu Coreea de Sud. Consiliul de Securitate al ONU a procedat corect, intensificând presiunile asupra Coreei de Nord prin adoptarea unor sancțiuni suplimentare.

Însă, pentru a preveni dezvoltarea unei arme nucleare de către Coreea de Nord, este nevoie de acțiuni cât mai ferme. De asemenea, rolul Chinei va fi foarte important în perioada următoare, pentru că este singurul stat care păstrează legături cu acest regim.